Panie przewodniczący! Październikowe konkluzje Rady to dobra podstawa, by ograniczyć kompletnie nierealne oczekiwania wobec Europy w zakresie zmian klimatycznych. Nasze działania w zakresie zmian klimatycznych powinny być w pełni warunkowe wobec wysiłku podejmowanego przez Chiny, Amerykę, Indie, Brazylię. Nasza składka na czyste technologie w krajach rozwijających się nie może rujnować naszej własnej gospodarki. Pamiętajmy, że to właśnie wzrost gospodarczy daje nam szansę na finansowanie zmian technologicznych, które są kluczowe dla ochrony środowiska. Podział składki w samej Unii Europejskiej nie może prowadzić do sytuacji, w której kraje o wysokim zużyciu węgla w energetyce będą płaciły dwa razy za te same emisje raz w związku z działaniem systemu handlu emisjami i drugi raz w ramach wsparcia czystych technologii na świecie.